Ja, hvala. Jadranka Sovdat, vsaka nespoštovana odločba ustavnega sodišča pomeni kršitev načel pravne države in delitev oblasti, zato ne pristajamo v poslanski skupini SDS na besede poslancev iz SD-ja, ki govorijo, da tudi glas proti je glas za spoštovanje ustave. Zakaj? Prvič, odločba ustavnega sodišča je jasna. Drugič, v obravnavi je zakon, ki to rešuje. Tretjič, da zakon prav rešuje odločbo ustavnega sodišča, izhaja iz mnenja Zakonodajno-pravne službe, ki meni, da predlog zakona odpravlja v odločbi ugotovljeno neskladje z drugim odstavkom sedeminpetdesetega člena ustave. Torej spoštovani, spoštovane. Mene žalosti, da je bilo danes toliko besed izrečeno proti ustavnemu redu Republike Slovenije in celo proti ustavnim sodnikom Republike Slovenije, ki trdijo, da politika odlaga odločbe ustavnega sodišča samo zato, ker se z njimi ne strinja. In danes imate idealno možnost, da prekinete s to platformo delovanja na podlagi ideologije, ki, zaradi česar nočete izpolniti odločbo ustavnega sodišča. In spoštovani minister, v enem izmed, v eni izmed razprav vašega strankarskega kolega pred desetimi minutami ste dobili zagotovilo, ki sem vam ga, na žalost, podal, kljub temu, da sem celo nekajkrat, preden ste bili minister, na Twitterju povedal, da ne bi imel nič proti, če ste vi minister. Ampak še enkrat ponavljam, prej boste vi bivši minister, na žalost, kot pa bo urejena odločba ustavnega sodišča v skladu z odločitvijo ustavnega sodišča. In da zaključim. Tole je ustava, najvišji pravni akt v državi. In tukaj predsednik vlade in vsakokratni minister priseže: "Prisežem, da bom spoštoval ustavni red Republike Slovenije." Danes ima eden izmed ministrov možnost, da morda v teh pol ure nagovori vladajoče poslance, da naj ne trmarijo, naj se ne gredo ideološkega boja, ampak naj spoštujejo odločitev ustavnega sodišča in dajo v prvi obravnavi glas za zakon, potem pa se mi vsi skupaj srečamo na seji matičnega delovnega telesa, skupaj lahko tudi z ustavnimi sodniki, skupaj morda s kakšno zainteresirano javnostjo in dodelamo predlog zakona, ampak da ga dodelamo tako, da se bo še naprej spoštoval ustavni red Republike Slovenije in ne, da bomo ponovno dobili zakon, kjer se bo ponovno čez par let pokazalo, da smo tudi v tej sestavi državnega zbora kršili ustavni red Republike Slovenije. Skratka. Spoštovani in spoštovane! Če pričakujemo od posameznega državljana, da spoštuje pravne akte, je prav, da najprej začnemo ustavni red Republike Slovenije spoštovati člani izvršilne in zakonodajne veje oblasti. Zato še enkrat in verjetno zadnjič, prosimo za vašo podporo. Od vaše podpore ali nepodpore zakonov pa bo odvisno tudi, ali bomo jutri sprožili stodeveti člen Ustave Republike Slovenije, ki govori, kaj se zgodi s predsednikom vlade, ki ne spoštuje ustavnega reda Republike Slovenije. Hvala pa lahko noč!